Ich denke, es ist gut und richtig, dass wir uns für eine koordinierte Kohäsions und Regionalpolitik einsetzen. Das ist extrem wichtig, um die Effizienz und auch die wenigen Gelder trotzdem gut zu verwenden. Ich warne allerdings zugleich davor, dass man diese Effizienz dadurch gewinnt, dass man alle mit ein und denselben Regeln zusammenführen möchte. Die Fonds sind sehr unterschiedlich, haben sehr unterschiedliche Zielgruppen und auch sehr unterschiedliche Inhalte.

Das ist auch genau das, was wir im Moment beim Europäischen Sozialfonds erleben, dass er extrem angenommen werden würde, wenn nicht was gerade auch meine Vorrednerin gesagt hat für diese kleinen Einrichtungen vor Ort vor allem, gerade durch die kleinen Gemeinden, Kommunen, dieser enorme Aufwand aufgebracht werden müsste, um diese Gelder tatsächlich auch abrufen und nutzen zu können. Aber genau das brauchen wir, denn Arbeitslosigkeit, Armut und auch Menschen, die nicht voll eingebunden sind in die Gesellschaft, gibt es in allen Mitgliedstaaten der EU, nicht nur in einzelnen Regionen in allen Mitgliedstaaten! Insofern ist es mir besonders wichtig, dass gerade der Europäische Sozialfonds auch Minderheiten, teilweise auch gerade jungen Menschen, auf der anderen Seite auch älteren Menschen, oft auch Menschen mit Migrationshintergrund, künftig wirklich weiterhin zur Verfügung steht und eigentlich sogar mehr zur Verfügung steht, um diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Denn das ist ja genau der Punkt, den wir wollen. Wir streben über die Strategie 2020 eine stärkere Inklusion in den Arbeitsmarkt für die unterschiedlichen Gruppen an. Ich hoffe, dass das nicht nur ein Ziel bleibt, sondern wir müssen jetzt auch tatsächlich die Maßnahmen und die Instrumente dazu zur Verfügung stellen. Der Europäische Sozialfonds ist hier ein sehr wirkungsvolles Instrument, nur müssen wir ihn optimieren und vor allem nutzbar machen.